virðulegi forseti ég vil byrja á því eins og aðrir hafa gert hér að þakka fyrir þessa ágætu skýrslu í henni kemur afar margt athyglivert fram sem ég ætla að koma inn á nokkur þeirra atriða hér það kom fram í mál háttvirts þingmanns guðrúnar ögmundsdóttur hversu mikilvægt þetta embætti umboðsmanns alþingis er og við eigum að standa vel að því embætti umboðsmanni alþingis

virðulegi forseti á þeim eiga sem við höfum hér til að ræða þetta ætla ég að fara aðallega inn á tvo þætti í þessari skýrslu sem báðir eru undir kaflanum framkvæmd stjórnsýslulaga á blaðsíðu ellefu til fjórtán þar kemur nefnilega afar athyglivert og mikilvægt fram mikilvægt fyrir þingheim að taka til mikillar athugunar og

að þrátt fyrir að það sé rúmur áratugur liðinn frá því að stjórnsýslulögin tóku gildi þá skorti mjög á að ýmsum reglum laganna sé fylgt í hinu daglega starfi stjórnvalda þetta er auðvitað athugasemd sem við verðum að taka mjög alvarlega vegna þess að stjórnsýslulögin eiga jú að standa vörð um rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum virðulegi forseti mér þykir hérna líka afar áhugavert hvernig komið er inn á og greint frá því að það sé handahófskennt og tilviljanakennt hvernig farið er með þessi stjórnsýslulög eða umgengni við þau innan stjórnsýslunnar og sérstaklega er hérna setning sem slær mig dálítið það er að umboðsmaður greinir hér frá því að hann fái oft vitneskju um að elja einstakra starfsmanna til þess að fylgja þessum stjórnsýslulögum að þau fái oft heldur dræmar undirtektir yfirmanna þetta er eitthvað sem ég hefði viljað að við skoðuðum sérstaklega og mér þykir mjög mikilvægt sem bent er á hér og hefði viljað heyra það hjá hæstvirtum forseta ef hún kemur hér upp á eftir það er að það verði hér gefin yfirlýsing um að það verði farið í það verkefni og það verði ráðist í það verkefni strax að fræða starfsmenn innan stjórnsýslunnar um stjórnsýslulögin eins og lagt er til hér í þessari skýrslu þetta á að vera algjört forgangsatriði núna innan stjórnsýslunnar miðað við þær mikilvægu ábendingar sem koma hér fram þetta snýst líka um eins og réttilega er bent á í þessari góðu skýrslu þá snýst þetta líka um gæði stjórnsýslunnar eins og fram kemur þar á þetta að vera hlutverk þessara lagareglna gæðastaðall fyrir starfsemi stjórnsýslunnar þannig að auðvitað verða þarna hlutirnir að vera í lagi og ég legg til að við tökum strax upp þær ábendingar sem hér koma um að ráðast strax í gerð fræðsluefnis um stjórnsýslulögin til starfsmanna innan stjórnsýslunnar virðulegi forseti það er annað atriði í þessum kafla sem mér finnst mikilvægt að koma inn á og það er að í þessum kafla á blaðsíðu þrettán kemur fram að það er vakin athygli á því að í þessari skýrslu sé í nokkrum álitum fjallað um þá reglu tuttugasta og þriðju grein upplýsingalaga að stjórnvaldi sé skylt að skrá niður upplýsingar um málsatvik sem því eru veittar munnlega ef þær hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins virðulegi forseti í þessum kafla er síðan greint frá nokkrum málum eða nokkrum álitum frá umboðsmanni þar sem fjallað er um undirbúning að ráðningu í störf hjá ríkinu það sem er áhugaverðast við henni hluta kaflans er það að í niðurlagi hans segir með leyfi forseta sama er að mínum dómi oft uppi á teningnum hjá stjórnvöldum þar sem reglum stjórnsýslulaga og upplýsingalaga hefur ekki verið fylgt það er því verk að vinna að auka þekkingu starfsfólks stjórnsýslunnar á þessum reglum virðulegi forseti mér finnst mikilvægt að staldra við þessi orð ég segi þetta vegna þess að við höfum nýlegt dæmi um það að ekki hafa verið skráð mikilvæg mál innan stjórnsýslunnar og vil ég í því sambandi nefna sem dæmi skýrslu gríms björnssonar sem hann sendi orkumálastjóra og var til meðferðar

þetta virðulegi forseti vil ég nefna hér sem dæmi vegna þess að ég tel að þegar við skoðum tuttugasta og aðra grein upplýsingalaganna kemur þar skýrt fram að stjórnvöldum sé skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg síðan kemur fram hér þrátt fyrir að ekki sé sérstaklega um þetta mál fjallað hér í þessari skýrslu þá er hér bent á að í ýmsum málum

og það kemur skýrt fram í greinargerð frá ráðuneytinu um aðkomu ráðuneytisins að meðhöndlun á athugunum gríms björnssonar að þetta mál hafi verið til meðferðar á æðstu stigum innan iðnaðarráðuneytisins i febrúar um miðjan í niðurstöðu með leyfi forseta af skoðun á gögnum málsins og samtölum við starfsmenn verður ekki annað ráðið en að skrifstofustjóri orkumálaskrifstofu sem er innan ráðuneytisins og fulltrúar orkustofnunar og landsvirkjunar hafi haft vitneskju um málið á þeim tíma sem alþingi fjallaði um frumvarp iðnaðarráðherra til laga um virkjun jökulsár á brú og jökulsá í fljótsdal og stækkun kröfluvirkjunar

en afstaða væri tekin til þeirra virðulegi forseti þarna kemur skýrt fram að málið var til meðferðar innan ráðuneytisins en það er ekkert skráð um þetta mál innan ráðuneytisins eins og hefði átt að gera samkvæmt tuttugustu og aðra grein upplýsingalaga þarna er veruleg brotalöm á ferðinni virðulegi forseti sem við verðum að taka á það gengur ekki að við rekum hér stjórnsýslu og ætlum að reka hér ábyrga stjórnsýslu ef menn skrá ekki mál eins og vera ber og hvað þá að við séum að setja lög og gengur um skráningu mála hjá stjórnsýslunni og því er ekki fylgt mér finnst þetta gott dæmi um þá brotalöm sem augljóslega á sér stað innan stjórnsýslunnar og þessu verður þingið að taka á þessu verður háttvirtu alþingi að taka á og því segi ég virðulegi forseti að lokum þetta ég hvet hæstvirtan forseta alþingis að ráðast strax í það að búa til fræðsluefni eins og bent er á hér í þessari skýrslu til starfsmanna sem koma til starfa innan stjórnsýslunnar um umgengni við stjórnsýslulögin og upplýsingalögin og önnur þau lög sem þeir þurfa að fylgja vegna þess að það er mjög alvarlegt þegar slíkar brotalamir eru eins og þetta dæmi